Am votat în favoarea acestui raport, deoarece, pentru îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020 în materie de eficiență energetică, Fondul de coeziune va avea un rol foarte important.

Direcțiile principale de acțiune vizează eficientizarea sistemului de producere și distribuție a energiei, dar și informarea populației. Consider că un acces prioritar ar trebui să fie acordat în continuare energiei regenerabile și investițiilor în acest domeniu. România încurajează tot mai mult acest tip de energie și urmărește continuarea promovării surselor regenerabile de energie, iar utilizarea fondurilor de coeziune ca sursă suplimentară de finanțare pentru proiectele din domeniul energetic poate contribui la atingerea acestui obiectiv.